Madame la Présidente, le droit d'asile n'est pas un choix, mais un devoir. Un devoir lié aux conventions internationales relatives au statut des réfugiés, dont le principe fondamental est le non refoulement et auxquelles les États membres sont parties, y compris la Croatie. Mais c'est aussi l'article 2 du traité sur l'Union européenne, selon lequel l'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie et d'égalité. La gestion des frontières doit donc se faire conformément au traité et aux engagements internationaux. Pourtant, pour limiter le flux migratoire, l'Union européenne et les États membres n'ont pas respecté ce cadre légal et ont de surcroît externalisé la gestion migratoire par des accords bilatéraux avec des pays qui, souvent, ne remplissent pas les conditions suffisantes matérielles, mais aussi légales, pour assurer la protection des migrants. Tous les rapports et les témoignages nous le disent les conditions ne sont pas respectées. Alors une simple question pensez vous que les États membres aujourd'hui sont respectueux de la convention relative au statut des réfugiés? Sinon, que souhaitez vous faire pour qu'ils le soient? Et enfin, pensez vous que traiter et sous traiter la migration à la Turquie, la Bosnie, la Libye, la Mauritanie, le Maroc ou à d'autres règle structurellement le problème de la migration, avec la garantie du respect de nos engagements internationaux?